Sacharowa, niezwykle silny, odważny, bohaterski lekarz, który z wielką determinacją, zaangażowaniem i skutecznością walczy z przemocą seksualną i wykorzystywaniem kobiet w konfliktach zbrojnych. Nagłaśnia informacje o gwałtach. Publicznie mówi o bezkarności władz. Teraz to on potrzebuje naszego zdecydowanego wsparcia. Naszym więc obowiązkiem jest zadbać teraz o jego bezpieczeństwo, dlatego wzywamy ONZ i rząd kongijski do zapewnienia bezpieczeństwa doktorowi, jego rodzinie, pacjentom, pracownikom szpitala.